Az európai polgárokat a munkanélküliség és a szegénység érdekli, nem a Tanács köldöknéző vitája. Az is aggasztó, hogy bár az elmúlt években az Unió több lépést tett az energiarendszerek összekötése érdekében, de több közép európai tagállam, így hazám, Magyarország számára sem lenne igazi alternatíva az orosz gázszállítások elmaradása esetén.

A szerény mértékű európai gazdasági növekedés még rendkívül törékeny. Ezért is kell rendkívül megfontoltan reagálnunk az Ukrajna kapcsán kialakult feszültségre. Egy elhúzódó politikai gazdasági hidegháború az EU és Oroszország között alááshatja a törékeny európai fellendülést.